Ja. Začelo je. Ja. Ja. Povej. Ja. Pa saj si včeraj čisto v redu banjo porihtala, kaj pa te? Se trudim, veš. danes si mislila štrudelj narediti, ne? Recept sva zgubili zadnjič glih. Ni tako. Ja. Čuj, daj povej mi, ka je razlika med ostro pa posebno? Pa gladka mislim, da še je. Ja. Dobro, kaj pa pol posebna? Dobro, ja, zdaj štrudelj. Točno, ja. Dva jogurta. Dve, dva lončka kisle smetane, ja. Dobro. Vmes lahko greva v trgovino, ne, da ne bomo pol čakali. Ka si že rekla, da rabiš? Ja. Ka je zadnjič neke zavore popravljal? To takrat, ko je prišel na parkplac ti ... Ka se je zgodilo že? To na parkplac? Sem na parkplac? Ja. Samo hvala bogu, da je tako hitro prišel. Zanimivo. Ja, to pa res. Pa še prijazen je, vsi niso prijazni. Ja, ja, ja. Ni res, trinajst že. Trinajst, štirinajst, tu nekje. Ja, bog ve, kako bo, ne. Zdaj še ima, zadnjič je glih šimfal, kako ima devet izpitov. Ja. Pa čudno ... Ja, to pa res. Samo čudno ga pa ima kar veliko ljudi. Čeprav je že tako star pa včasih tečen pa ima probleme z jezo. Samo izgleda, da je tej kar dobri, ga ima kar veliko. Ja, mogoče on bolj uči tisto teorijo, pol pa so ga ljudje tako, ja, te bom pa šel k njemu, ne. Ja. Roniju pa ni bilo nič pred mano fertik, pa je mislil, kako bom zdaj lepo z eno, kaj ima deda enega ima, tudi tako pred penzijo že po moje. Pa tudi se ni rešila prej ko jaz. Ja. Ja. Enkrat bova šli v Mercator pa bo to to, pa bom jaz tako, jaz ne zdržim več. Jaz rabim Andreja. Ja. jaz moram iti z Andrejem! Ja. Nisem si še ga zavarovala! Ma to sem zdaj že pozabila, če sem samo enkrat. Ja. Kam pa gre? Ja, ja, ja. Ja. Zato si ti zadnjič bencin lahko v dizel. Ker pa je manjša. Stari. ja. Samo mi je bilo čudno, ker je Ronja rekla, kaj sta že to delala, sta že to, sta že to, pa sem bila tako, saj pa jaz imam komaj pet ur, ka te? Te pa, zdaj pa že recimo kakih sedem ur do konca, ne, pa sva samo parkirala pa manevrirala pa je bilo to to. No, pa bočno parkiranje je tudi pomembno, ne. Veš, ka mi je bilo najbolj glupo? Ko je tak mali ležeči policaj, po pa saj si bila poleg. Po pa sem jaz morala čisto počasi peljati, čisto počasi, zdaj pa pazi, da se bo robnika dotaknilo, čutiš, čutiš, čutiš? Evo, evo. No, samo nisem videla smisla v toti vaji, mogoče da ko na robnik počasi zapelješ ali nekaj. Ja. Ja. Samo je tam na poligonu kar nevarno, tako, če mene vprašaš. Tako naenkrat je šest avtov avtošole, in pol en ga se uči nazaj peljati, en ga gre naprej, en se ga uči manevrirati, en samo polkrožno zavije, pol ga imaš tam one motoriste, se ga na poligonu sem pa tja, pa slalome delajo, pol ga en pride, ne vem, en upravnik poligona, se ga tam po sredini ceste sprehaja. Ja. Pač malo neprijetno ti je, no, saj tisti inštruktor tako zna z zaprtimi očmi peljati na sovoznikovem sedežu tvoj avto. Ampak pač malo neprijetno je, no. Mogoče kakšna dva, tri. Ja. No, in te je en šel, glih nazaj je peljal, se mi zdi, in potem je tako šlo, veš. Pol pa se on ustavi, potem pa glih tako, da jaz nisem mogla polkrožno obrniti okrog njega, brez da bi se pač nazaj peljala pa ... Te pa sem bila tako, ja, kaj zdaj, ka te greva, ne? Pa je bil tako: "Počakaj, počakaj zdaj tej lepo, ne." Ker jaz pa sem tako vedela, da se ovi ne bo premaknil, ne. Je pa bil vseeno: "Pa daj, počakajva, počakajva." Sem bila tako: "Dobro, te bomo pa počakali." Tri minute čakava, oni ima še kar one blinkerje. Še vedno čakava. Onega deda že, ne vem, tretji oni študent kliče, kdaj ima cajt, ovi se še vedno ni premaknil. Je bil tako: "Čuj, čuj, zdaj pa peljiva, zdaj pa ne morem več." Ne vem, takoj take živčne izpade ima. Prideva tu na Dupleško cesto okrog krožnega. Veš, ko je mesarija, ko ga v Jurančičevo zaviješ? Ne znam ti razložiti, ker na toti Dravski dolini imajo ful lepše postavljene semaforje. Imaš lepo plac za enosmerno cesto, ne vem, da se ga lahko mimo lepo pelješ. Tu pa, tu ti pa ne znam razložiti, kako je bilo. Ful blizu si si bil, da sploh ni imel en placa, ko moraš imeti varno razdaljo, ni bilo tega. veš, veš, kako je bilo, da jaz sem čakala na semaforju, oni so pa že tam imeli zeleno. Ampak to je bilo toto delo, da se oni niso mogli mimo mene peljati. In tu pa ne vem, kaj so delali, ker jaz sem bila bolj pozorna na to, da pač, ne, se ne zaletim, ne. po pa se ga je tako zadrnil na tote delavce pa sem bila tako, pa ko se pa te toti delavci krivi. Tako, kot so tako manj plačani ... Ja. Ja. Pa saj to je še zdaj leto bek. Leto bek pa pol je januar pa bojo tako po počitnicah vsi oni, kaj so še prej termin imeli, te izpit imela komaj februarja, recimo, marca. Ja, te se tako ne bom spravila na cesto. Mogoče, če boš mi rekla, da moram iti v trgovino, to pa je to. V Slovenj Gradcu ste imeli? Ja. Ja. Ja. Kaj zdaj za štrudelj vse imava? Dobro, potem pa greva po vrsti. Kafe še imava? Točno, ja, točno. Ja, samo te ne smeva v Hofer iti, ne. Potem bova mogli iti v Mercator. Ja, pa nimajo zrna v Hoferju. dobro. Potem pa v Hofer, pa smo rekli ... Ja. Na, v mesto ali pri nas? zdaj ne vem, kako je v sredo. Ampak oma me je tako natempirala čez vikend, da midve sva mogli biti pred deseto tam, ker ona z zeljem je šla pred deset uro. Ti si moral biti prej tam. Zdaj pa drugi pa po moje tudi grejo ob kakih dvanajstih, ne. Tisto sva v Kamnici imeli. Ja. pa dober kis? Po moje tudi, ja. Pa bili sva enkrat tam, jabolka sva kupili. Kis ... Ja, ja. Pa takrat je že bila korona. Se spomnim. ja. Ja, ja. Kje je že to. Samo smo pa več kisa rabili, vem, da sva še, mislim, da ominega rabili tistega, ker vem, da je bil nekaj S budžet. Ja. Pa ti ga nažgeš noter. Ja. Ja. Bila živčna. Se spomniš, kako smo jo prinesli? Jaz se spomnim, baba je bila ful tako domača. Pa še kakšnih deset minut sva čakali na terasi zunaj, se mi zdi. Da bi meni tako nekdo hodil okrog, okoli bajte. Tako mi je bilo malo ... Ja. Samo, kako pa se je te prav imenovala, ka je bila te? Ja, potem bomo pa kar! Koliko? Petdeset, ne, smo rekli? Pa sem jo komaj imela cajta pogledati. Tako zadaj je bila skrita za ... Pa mi je zanimivo, Zdaj pa je pogledati ne smeš. Pa to se tebi samo zdi, jaz ji dam, katere ji dam, po pa, ka jih ni več, jih ni več. Pa si rekla glih, da jih ima rada. Samo, si ti znaš zamisliti, kako nama bo ona raztrgala tu cote, če bo velikokrat tu gor hodila? Pa ... Ne boš rabila več marketplaca. Ja, saj je lepo, mama, saj ti paše. Samo jaz ne vem, če si bi ti to v resnici kupila. Ja, saj si bi! Če je tebi všeč, je meni všeč. Ja. To mi pa gre na živce. Tista prodajalka ima samo dva tota peska. Pol pa sem jaz tako: "Kaj lahko prosim še enega prinesete?" Dobro, prinesem. Kdo bo pa nosil? Ja. Kako dolgo že zdaj nisem bila v Zenitu. Pa včeraj tudi nisva šli okrog. Ja. zdaj je glih šel domov, ko se je sekiral, kako bo, ko bo sekiro vrnil v ono shrambo. Ja, zdaj pa je bilo vse v redu. Samo to že pol dolgocajtno postane. Samo da je opisovalo, kaj njegovo sestro v ozadju? Ker to zdaj na začetku, ka je bilo nekaj o pismu. Pa sta se že poročila? ja, ja. Tisto ti bom pa jaz povedala. Ja, ja. Točno, ja. Petrovičem. Čuj, kaj je pisalo v knjigi, kdo se je skrival tam v tisti omari? Ker to me pa tako zanima. V posnetku je bilo, da se en skriva v omari. Pa me ful zanima, kdo je bil. Nič ni ... zanimivo. Potem pa mogoče samo ampak dvomim, ker je bilo pa res tako očitno, da bi lahko bilo v v knjigi tudi, ne samo v filmu. No, onadva, ko sta bila v pisarni. Je istočasno nekdo bil v Petrovičevi omari v pisarni. Ja, ja. Dvakrat ga je pokazalo v omari, drugače sta se pa onadva menila. Ampak me je ful zanimalo, kdo je bil, ali je prisluškoval, ker je tudi on sumil Razkolnikova pa je mislil, da s Petrovičem sodelujeta. Ni mi bilo jasno, v kakem kontekstu, Sedmak pa itak veš, da ne bo povedal, njemu je pa tako vseeno. Zdaj januarja, februarja nas bo komaj spraševal, se tebi zdi to normalno? Mi jemljemo književnost september, oktober, recimo, pol pa začne decembra spraševati. Takrat, ko že ti vse pozabiš. Ja, saj res.